Und so positiv Mare Nostrum Maßnahmen wie Triton zur Rettung in Seenot Geratener sind Sie sind letztlich auch nur eine Reaktion auf den Ansturm von Millionen. Wir müssen ein gemeinsames europäisches Ziel definieren, politisch unsicheren Gebieten Stabilisierung und Demokratisierung bringen, aber auch das hemmungslose Ausbeuten von Ressourcen in Entwicklungsländern beenden. Es ist daher wie Papst Franziskus treffend ewähnte notwendig, auf die Ursachen einzugehen.